Doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi, partidele au un rol foarte important în contextul politic actual și sunt convinsă că toate instituțiile europene sunt conștiente de acest lucru. Regulamentul privind statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene trebuie revizuit și mă bucur că cele mai mari grupuri din Parlamentul European au hotărât să solicite Comisiei corectarea unor aspecte problematice. Pentru început, mă refer la cuantumul de 15 al obligației de finanțare a bugetului partidelor și fundațiilor europene, care trebuie diminuat. Menținerea acestei cerințe va duce la constrângeri bugetare pentru partidele și fundațiile europene într un moment în care acestea ar trebui să fie active în contracararea euroscepticismului aflat în creștere. În general, partidele europene primesc această sumă fie de la partidele din statele naționale, prin cotizațiile propriilor membri, fie de la guvernele naționale. Trebuie avut însă în vedere că numărul membrilor de partid, în toată Europa, este în scădere, iar finanțările de la guvernele naționale au fost reduse în majoritatea statelor membre. Un argument pentru care nu putem amâna revizuirea regulamentului este și apropierea scrutinului european din anul 2019, iar o campanie de mare amploare poate asigura creșterea interesului și a prezenței la vot a cetățenilor. Aceasta presupune și necesitatea de a finanța campania candidaților propuși pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. De asemenea, trebuie luată în considerare și finanțarea altor campanii și referendumuri cu impact la nivel european. În concluzie, deși au mare nevoie de finanțare, partidele europene nu dispun de fonduri suficiente. În plus, pentru a spori transparența și a evita abuzurile, un deputat din Parlamentul European ar trebui să fie membru al unui singur partid politic european. Nu în ultimul rând, ar trebui modificată și cerința cu privire la reprezentarea în Parlamentul European a partidelor care primesc finanțare. Pentru a preveni fragmentarea scenei politice europene, numărul de reprezentanți în Parlament al unui partid european trebuie crescut la minimum trei. Este evident că resursele pe care trebuie să le împartă partidele și fundațiile în cadrul prezentului regulament sunt limitate, și de aici rezultă următoarea situație cu cât avem mai multe partide și fundații, cu atât mai puține fonduri va primi fiecare. Dragi colegi, trebuie să ne asigurăm că partidele și fundațiile vor putea să își finanțeze activitățile, respectând totodată toate normele de transparență în cheltuirea fondurilor publice.